C'est quelque chose qu'il faut intégrer même quand on parle de notre politique agricole commune.

Là dessus, la politique agricole commune a encore des choses à faire dans les mois et les années à venir.

La Commission a déjà présenté des propositions qu'elle va suivre pour agir face à cette situation.

J'ai aussi retenu le besoin d'agir sur le court terme pour certains secteurs et je pense notamment au secteur animal qui, il est clair, passe par une période difficile du fait de cette forte pression d'un côté et de l'autre, de prix bas pour le producteur qui n'arrive pas à profiter de cette augmentation de prix, mais aussi de prix hauts

C'est une question que j'ai notée. J'ai noté aussi différentes propositions et suggestions que vous avez avancées.

Je pense que ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose avant d'avancer des propositions dans ce sens.